Skutočnosť, že malé a stredné podniky sú najvýznamnejším nositeľom hospodárskej stability a vytvárania pracovných miest naznačuje, kam by mala Európska komisia v prvom rade zamerať svoje úsilie.

Podľa odborných analýz by bolo možné v Únii získať až 6,3 miliardy eur, pokiaľ by sa podarilo vypracovať špecifický európsky právny rámec pre túto kategóriu podnikania. Z uvedeného je zrejmé, kam by mala Európska komisia v prvom rade sústrediť svoju pozornosť pri hľadaní nových, jednoduchých obchodných modelov pre cezhraničné podnikanie v Únii a pri zdokonaľovaní jej v súčasnosti platného obchodného práva.